Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Képviselőtársaim! Igen, évente több mint 3 millió gépjárművet regisztráltatnak át az egyik tagállamból a másik tagországba. Ez egy egyszerű regisztrációs nyilvántartás is lehetne, valójában azonban nem ez történik. Nagyon hosszadalmas folyamat, 5 hét, 400 euró a költsége körülbelül, és most arról beszélünk ma este, hogy ez egy állampolgári érdek lenne, és szeretnénk megoldani ezt a valós igényt, és közben nem sikerül egy teljesen egyszerű rendeletet vagy irányelvet létrehozni, ami csupán az egyszerűsítést szolgálja. Természetesen ennek a folyamatnak is vannak tanulságai, mint képviselőtársaim elmondták már, sőt, a Tanács hozzáállásának is van tanulsága, azonban lényeges, hogy mégis történt valamiféle előrelépés, és ez a fogyasztóknak, az állampolgároknak az érdekét is szolgálja. Én fontosnak tartom természetesen az adókérdéseknek a megvitatását is, bár kétségtelen, mint ahogy Harbour elnök úr elmondta, hogy lehetett volna időben megtenni ezt a lépést, és a hatástanulmány vizsgálatot, de nyilvánvaló, hogy az egyes tagállamok talán rövidlátóan, talán lényegre törően adózási kérdéseket is látnak a kérdés mögött. Én is látok adózási kérdést, ami kifejezetten az adócsalásra, adóelkerülésre is irányulhat, hiszen lehetősége lenne egyeseknek nem megfelelő regiszterek mellett, hogy éppen kijátsszák az adót. Van is erre sajnos utalás a jelentésben, a tartózkodási hely és a használati hely közötti ellentmondás.

Fontos, hogy nőtt az áttekinthetőség, vagy nőhet az áttekinthetőség, lopott autóknak a regisztrálása nem történhet meg, és azt is gondolom, hogy lesz egyéb előnye is, hiszen az autókölcsönzőknek a díja is csökkenhet, és ezáltal például majd a turistáknak a bérleti díjában is lehet itt csökkentésről beszélnünk. Összességében nagyon lényegre törő ez a jelentés, és fontos lenne, hogy mielőbb ezt teljesülésbe tudjuk vinni, ha már most nem sikerült, legalább az ősz folyamán.